Herr Präsident, geschätzte Kollegen! Ich habe heute eine Gruppe zu Gast aus Bayern und aus dem Elsass, Deutsche und Franzosen, und nicht nur Christen, sondern auch Muslime, und ich möchte dem Eindruck entgegen wirken, dass nur radikale Islamisten Christen verfolgen. Denken wir an die Spitze des Eisbergs Der Weltverfolgungsindex 2013 sagt uns eindeutig Kommunistische Länder, wie Nordkorea, sind die Weltmeister der Christenverfolgung. Die sind auch nicht in dem Papier. Aber ich werde trotzdem diesem Papier zustimmen, weil es wichtig ist, dass wir in diesem Europäischen Parlament zu dem Thema der Christenverfolgung Stellung nehmen, auch wenn wir nicht global alle Verfolgungsarten, die sich gegen Christen richten, hier anzeigen können. Ich freue mich, dass wir auch eine breite Mehrheit bekommen werden. Und ich finde es schade, wenn sich die GUE, die Linksfraktion, hier verweigert, weil wir nicht global alle Probleme mit dieser einen Entschließung schaffen.